Pane předsedající, je velmi zajímavé poslouchat tuto rozpravu, protože zaznívají zde názory, snahy Lisabonskou smlouvu zrušit až po snahu výrazně jaksi posílit federativní charakter Evropy a tuto smlouvu novelizovat. Jako politický realista si myslím, že ta smlouva v zásadě funguje a domnívám se, že v tuto chvíli není příliš politické vůle k nějaké významné a výrazné změně. To znamená, za sebe říkám Pojďme se současným zněním Lisabonské smlouvy pracovat. Uvažovat o velkých změnách je podle mého názoru v tuto chvíli politicky nereálné, ale snažme se věci, které třeba dosud nebyly úplně využívány a jsou ve Smlouvě obsaženy, lépe využívat. Třeba konzultační role národních parlamentů při přijímání nové legislativy. To je oblast, kde máme velké mezery a kde by ta smlouva mohla být do budoucna lépe využívána. Já tam vidím samozřejmě věci, které podle mého názoru nejsou příliš dobré posílení kvalifikované většiny.